Hvala lepa za besedo. Končno se lahko vrnemo na temo današnje razprave. Spoštovani predlagatelji, morda ste, preslišali ključni stavek, iz, našega današnjega stališča, da pozdravljamo, osnovni, namen vašega predloga zakona, ker enako kot vladna reforma zasleduje iste cilje davčne razbremenitve stroškov dela. Ja, končno bi lahko rekli, da grede gremo v isto smer, razen seveda poslanske skupine Levica, ker oni pa očitno hočejo biti prav posebni populisti. Zdaj, glede na, temo bi na današnjem mestu lahko ponovila svojo razpravo izpred nekaj mesecev, vendar z veseljem ugotavljam, da to ni potrebno, ker je, Ministrstvo za finance očitno sledilo zavezam iz koalicijske pogodbe in pa tudi prisluhnilo argumentom iz naše tedanje razprave in pripravilo, predloge davčnih sprememb, ki bodo davčno razbremenile delo, da bodo ljudje prejeli višje neto plače, kar bo, pospešilo domačo potrošnjo in tudi slovenski trg dela naredilo mednarodno bolj konkurenčen. Sorazmerno se bodo povišale neto plače , višje povečanje pa bodo prejeli tisti, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost. To so predvsem visoko izobraženi kadri in to je tudi odgovor, dobesedno na zavajanje, ki si ga je danes v stališču in tudi potem v razpravi, privoščil kolega poslanec iz Levice, namrec, namreč višjega povečanja, v, ne bodo deležni le, direktorji, menedžerji, ampak predvsem visoko usposobljeni strokovnjaki, ki pač ustvarjajo višjo dodano vrednost. Tako da ne vem, kaj imate kolegi v iz Levice proti, visoko usposobljeni delovni sili. Zdaj, kar se pa tiče ranljivih, ranljivih skupin, a ne , za njih pa je ta vlada, že poskrbela na začetku mandata z dvigom minimalne plače in z dvigom socialnih transferjev. Ta vlada in Ministrstvo za delo ima posluh za socialne teme in, zavajanje oziroma manipulacije na to temo, niso primerne, res ne. Torej, kar se tiče pa dinamike napovedanih, davčnih razbremenitev, ki jih je napovedal minister za finance, v letošnjem letu je, kot rečeno, predvidena, davčna razbremenitev regresa za letni dopust, v prihodnjem letu pa več paket, davčnih razbremenitev še, glede, razbremenitve, stroškov dela. Zato je pričakovati spremembe sistemskih davčnih zakonov še pred koncem tega leta, saj morajo biti uveljavljeni pred pričetkom prihodnjega leta. Zdaj, zakaj tega ni v normativnem programu dela vlade, to, predlagatelji, upam, da vam bo, vseeno, kakšen odgovor podala državna sekretarka. Mogoče še glede vašega očitka, zakaj ne, želi koalicija potrditi opozicijskega predloga, vašega zakona. Ali se vam zdi logično, da. Se vam ne zdi logično, da je Vlada tista, ki sama načrtuje, koordinira in vodi svojo davčno reformo, ne pa da to prepušča pač opoziciji? Jaz sem prepričana, da bi tudi vi, če bi vodili vlado, tudi sami ravnali tako. Gre namreč za preveč pomembno državno politiko, za državne finance, za proračun, za finančno stabilnost, tako da, razlog je povsem vsebinski in ne politični. Tako da hvala lepa.